Pane předsedající, nařízení REACH vyžaduje, aby průmysl vyráběl, dovážel a používal chemické látky bezpečně. Aby se tak dělo, musí být k dispozici dostatečné informace o nebezpečných chemických látkách. Je skutečností, že mnoho chemických látek bylo uváděno na trh EU, někdy i ve velmi vysokých množstvích, bez dostatečných informací o nebezpečí, které představují pro lidské zdraví a životní prostředí. V dnešní době však již existuje široké spektrum používaných testovacích metod, přičemž snahou by mělo být vyhnout se testování na laboratorních zvířatech a upřednostňovány by měly být alternativní způsoby testování. V této souvislosti je třeba uvést, že provádění legislativy REACH včetně řádného testování chemických látek je v kompetenci a povinnosti členských států. Každý členský stát má povinnost nastavit kontrolní mechanismy včetně sankcí za porušení ustanovení nařízení REACH. Určitou roli zde sehrává také Evropská chemická agentura, která je v kontaktu s národními dohledovými orgány a upozorňuje je na případná zjištění nedostatků. Takto je celý systém nastaven a jsem přesvědčen, že je nastaven dobře, nevidím důvod k revolučním změnám. Správnou cestou je důsledné uplatňování stávajících pravidel. Chci zde vystoupit na obhajobu legislativy REACH, kterou považuji za nejvyspělejší a nejkomplexnější právní předpis o chemických látkách na světě. Příkladem EU se ostatně inspirovalo mnoho dalších států světa. Průmysl EU nyní vyrábí chemické látky, jež jsou pro občany i životní prostředí bezpečnější.